Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, Monsieur le Commissaire, la nouvelle stratégie sur l'élargissement est une occasion de réaffirmer avec force notre engagement en faveur de la région et d'offrir enfin une perspective crédible d'élargissement pour les pays des Balkans de l'Ouest. Une perspective crédible signifie pour moi donner des repères temporels clairs ainsi que des dates pour tous les pays de la région et pas seulement pour deux.

Il faut donc donner de l'espoir aux pays de la région sur leur avenir européen. C'est un passage obligé pour encourager la transformation de ces pays et une réconciliation durable.

L'adoption de ces stratégies devait être un moment de responsabilité pour les autorités des pays de la région. L'avancement vers l'Europe dépendra de leur sérieux dans les réformes, surtout pour ce qui est des droits fondamentaux, de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Ces domaines essentiels doivent être replacés avec force en tête de nos priorités pour l'élargissement.